sem hægt að gagnspyrja háttvirtan þingmann hvort honum finnist að það hafi verið allt í lagi með stjórn sjálfstæðisflokknum á efnahagsmálunum undanfarin sautján ár og þetta sé bara algjörlega útlendingum að kenna hvernig komið er því eitt það alvarlegasta er það að viðurkenna ekki mistök sín og það gerði hæstvirtur forsætisráðherra ekki varðandi það síðan hvað hefði annað verið hægt að gera ég minni á að á undanförnum árum hafa þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs ítrekað lagt fram hér frumvarp á alþingi um hvernig ætti að breyta stefnu í efnahagsmálum og hvað ætti að gera og hefði verið betur farið að þeim tillögum það er þess vegna rangt þegar haldið er fram hér að þetta sé öllum að kenna þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs lögðu ítrekað fram hér tillögur um gjörbreytta stefnu og bráðaaðgerðir til þess að leysa efnahagsvandann því að þessi gríðarlega skuldasöfnun sem maður sá fyrir það hlaut hver heilvita maður að sjá að slíkt gat ekki gengið varðandi síðan alþjóðagjaldeyrissjóðinn vafalaust getur sú staða og hún er sjálfsagt að ríkisstjórnarinnar mati komin upp að það sé enginn annar vegur en að leita til alþjóðagjaldeyrissjóðsins en hvers vegna mega þá ekki skilmálarnir koma upp á borðið hvers vegna getur þá ekki alþingi þingmenn þjóðin rætt þá skilmála ef þetta er þrautaráðið að leita á náðir alþjóðagjaldeyrissjóðsins hvers vegna má þá ekki koma með skilmálana upp á borðið er það eitthvert vinnulag að ríkisstjórnin kemur hér með hálfkveðnar vísur um hvað standi í þessum skilmálum